Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu den Äußerungen zum Haus der Europäischen Geschichte Als Berichterstatterin für Gebäude darf ich erstens mitteilen, die Zahl von 136 Mio.

Allerdings ist die Diskussion erst jetzt öffentlich geworden, sodass sich manche Kollegen noch nicht ausreichend informiert fühlen. Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn es um entsprechende Diskussionen oder Informationsbedürfnisse geht. Ich halte das Projekt für notwendig und für sinnvoll, denn die Menschen müssen mehr über die europäische Entwicklung erfahren, weil wir sonst immer mehr Euroskeptiker haben werden.

Ich halte es für notwendig, dass wir in der Entwicklungshilfe im Bereich der Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und vor allem auch der Landwirtschaft Schwerpunkte setzen, und insbesondere vielleicht auch einmal über eine Evaluierung von Projekten nach zehn Jahren nachdenken. Denn nur kurzfristige Projekte zu starten, die dann letztendlich keinerlei Nachhaltigkeit haben, ist nicht unser Ziel. Des Weiteren sollten wir auch darauf achten, dass wir eine verbesserte Koordinierung der Entwicklungshilfe mit den Mitgliedstaaten erreichen und zudem endlich die Integration des gesamten Budgets der Entwicklungshilfe in den EU Haushalt